È con grande preoccupazione che dobbiamo guardare alla situazione determinatasi da tempo in Israele e Palestina, una situazione che impone all'Europa e alla comunità internazionale di reagire con nettezza. Serve infatti il protagonismo europeo per tentare di ripercorrere la strada che porti alla soluzione dei due popoli e due Stati, ed è un nostro dovere proseguire su questa strada, senza titubanze. Una soluzione che per essere realizzata deve basarsi sul reciproco rispetto e sull'attuazione dei diritti fondamentali quello dello Stato di Israele di vivere in pace e sicurezza entro i confini riconosciuti dalla comunità internazionale e quello, assolutamente identico, del popolo palestinese che in quei confini deve vedersi riconoscere il proprio Stato, la propria sovranità e la propria legittimità. Dobbiamo anche essere espliciti nel denunciare ciò che va nella direzione opposta. La politica del governo di Netanyahu sulle colonie, ad esempio, è stato un fattore enormemente destabilizzante, un ulteriore ed enorme elemento di tensione non giustificabile e contrario al diritto internazionale.